Je ne sais pas s'il y avait ou pas de majorité, mais en 2008, c'est toujours le Conseil qui a décidé d'éliminer les droits de plantation.

Personnellement, je suis ouvert à ce que cette question soit discutée et si on peut faire un lien entre certaines zones viticoles, la qualité du vin et les droits de plantation, je suis prêt à ce que cette question soit rediscutée.